Avremmo gradito infatti almeno una menzione del fatto che attualmente i trasporti sono responsabili del 32 del consumo totale di energia dell'Unione europea e che le emissioni del settore dei trasporti sono responsabili del 27 di tutte le emissioni di gas a effetto serra nell'Unione, costituendo dunque un grave problema ambientale in termini di inquinamento atmosferico. Nel resto della relazione, troviamo diversi riferimenti non condivisibili al FEIS, in particolare laddove lo si definisce uno strumento che potrebbe servire come piattaforma per sviluppare partenariati pubblico privati in tema di trasporti. Accogliamo invece con favore in particolare il paragrafo 15 proveniente, tra l'altro, da un nostro emendamento, dove si chiede alla Commissione, nel quadro del nuovo regolamento per la politica di coesione dopo il 2020, di proporre più fondi per le città, affinché possano presentare offerte congiunte relative a infrastrutture o tecnologie che concorrerebbero alla decarbonizzazione del trasporto urbano e alla riduzione dell'inquinamento atmosferico derivante da veicoli stradali. Deve farsi strada, sia nella politica sia nella società civile, la fondamentale presa di coscienza che senza un contributo significativo del settore dei trasporti non sarà possibile conseguire l'obiettivo dell'Unione europea di una quota minima di rinnovabili e gli obiettivi di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra.